Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, le 1er janvier, Malte a pris la présidence du Conseil de l'Union européenne, à l'heure où les défis pour notre continent n'ont sans doute jamais été aussi grands. Au nom de la délégation française du groupe PPE, je me réjouis de voir que la première priorité de la présidence maltaise sera la gestion de crise des réfugiés. L'urgence est à l'action pour répondre aux préoccupations légitimes de la grande majorité de nos citoyens européens. En 2016, nous nous sommes battus au Parlement européen pour que le PNR, le fichier sur le contrôle des passagers aériens, soit adopté.

Continuons donc sur la voie du réalisme, car c'est en obtenant des résultats que nous ferons face aux extrêmes, pour qui l'instabilité est un terreau. Au moment de célébrer le 60e anniversaire du traité de Rome, les négociations sur le Brexit débuteront officiellement. Nous devrons être fermes car l'Europe à la carte n'est pas une solution durable. Les Britanniques, emmenés par un gouvernement peu préparé, se rendent déjà compte des perspectives sombres que présente la sortie du pays de l'Union. Alors, ayons un cap clair contrôle accru des frontières, combat pour une sécurité renforcée sur le continent, engagement pour une économie forte grâce aux investissements et à la défense de nos intérêts dans les accords commerciaux ou encore lutte contre le dumping fiscal et social. Voici les dossiers sur lesquels l'Europe devra agir avec force dans les semaines à venir en étant unie et pragmatique face aux défis géopolitiques qu'elle doit relever.